Pani przewodnicząca! Rosja zasługuje na poważne potraktowanie. Myślę, że jeśli nasi partnerzy na Kremlu słuchali wystąpienia pani Komisarz, byli bardzo zdziwieni tą oceną relacji unijno rosyjskich.

Gdzie mamy szansę na ten sukces? Bez szczerości niczego nie zbudujemy.